Spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi, spoštovani gostje! Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na treti seji dne sedmega enajstega dva tisoč osemnajst kot matično delovno telo obravnaval spremembe in dopolnitve Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, ki jih je državnemu zboru predložila komisija. Predstavnik predlagatelja, predsednik komisije Borut Smrdel, je v uvodni predstavitvi najprej opozoril na dejstvo, da so predlagane spremembe in dopolnitve poslovnika komisije posledica dejstva, da je državni zbor dne osemnajstega oktobra dva tisoč sedemnajst sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Ta novela je v triinštiridesetem členu določila, da mora komisija v treh mesecih od njene uveljavitve uskladiti poslovnik komisije s spremembami in dopolnitvami. Imeti temi velja omeniti predvsem uvedbo spletnega portala E-revizija z letom dva tisoč devetnajst, ki bo omogočal elektronsko izmenjavo vlog v postopkih pravnega varstva, ki jih vodi komisija. Sledijo novosti glede ureditve razjasnjevalnega sestanka ter uvedba obveznega senatnega odločanja o vseh vlogah, ki jih opravlja komisija, kar vključuje tudi odločanje v pritožbenem postopku ter v revizijskem postopku glede naročil male vrednosti. Naslednja pomembna novost je tudi podrobnejša ureditev pristojnosti občne seje komisije, kar je posledica prenosa te kar je posledica prenosa te materije z novelo iz poslovniške na zakonsko raven. Ostale spremembe in dopolnitve se nanašajo na ureditev inštituta Kolegija predsednika komisije ter določitev pogojev za sejo senata komisije v razširjeni obliki. Spremenjena poslovniška ureditev določa tudi pravno podlago za primere, ki opravičujejo imenovanje nadomestnih članov senatov komisije. Predstavnik vlade, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo, Leon Behin, je že k napovedanemu dodal prepričanje, da so predložene rešitve v okviru obravnavanih sprememb in dopolnitev poslovnika komisije dobro pripravljene. Upoštevajo namreč tako vse spremembe, ki jih je s seboj prinesla uveljavitev novele kot tudi razvojne prakse, ki so se na tem področju vzpostavile od uveljavitve prvotnega poslovnika komisije v letu dva tisoč dvanajst Predstavnika predstavnica Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora magistra Metoda Hrovat Pirnat, je najprej pojasnila, da je akt proučila z vidika svojih pristojnosti. K temu je dodala, da tokrat k predloženim spremembam in dopolnitvam Poslovnika komisije nima pripomb. Članice in članice odbora o vsebini predloženih sprememb in dopolnitev poslovnika komisije niso razpravljale. Odbor je z osmimi glasovi za in nič glasovi proti sprejel naslednji sklep: "Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo predlaga državnemu zboru, da sprejme sklep o soglasju k spremembam in dopolnitvam poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil z dne triindvajseti tretji dva tisoč osemnajst." Hvala.